L'éruption peut être due à la guerre en Syrie, à l'affrontement auquel se livrent les chiites et les sunnites dans le Golfe, notamment au Yémen, ou encore à l'agressivité de la Corée du Nord, qui sont les symptômes d'un monde profondément instable. L'éruption peut être aussi économique et sociale, si nous ne prenons pas garde à nous renforcer face à la mondialisation, notamment en poursuivant la régulation financière, en luttant contre le dumping ou en œuvrant pour une fiscalité plus juste. Terrorisme, défi migratoire, défi climatique, défi démocratique, défi économique Il est grand temps que l'Union européenne porte enfin un autre regard sur le continent africain et l'aide à se développer et à se pacifier.

Les dirigeants du G20 savent qu'au jeu des chaises musicales, c'est le plus rapide qui l'emporte. Si ce n'est pas l'Europe, ce sera la Chine ou la Russie qui gagneront, et nous resterons là les bras ballants. L'Union européenne a toujours eu pour vocation de partager et de diffuser ses valeurs et ses idéaux. En ce jour de commémoration, à Paris, en l'honneur de Simone Veil, première Présidente de ce Parlement, inspirons nous de son exemple exceptionnel de vie. Le G20 doit être l'occasion pour les dirigeants européens de montrer qu'ils ont une vision, non seulement pour notre continent, mais aussi pour le reste du monde.